Madame la Présidente, sur tous les grands dossiers internationaux, l'Union européenne est aux abonnés absents.

Ce sont la Turquie et la Russie qui s'imposent comme les maîtres du jeu dans cette région, pourtant si stratégique pour notre continent. Mais comment être encore audibles dans ce pays, alors qu'en 2011, certains n'ont pas hésité à plonger durablement la Libye dans le chaos sous prétexte de motifs humanitaires. L'ex président français, Nicolas Sarkozy et sa muse, Bernard Henri Lévy, figurent bien sûr au rang des coupables de ce désastre, ainsi que tous ceux qui les ont suivis sous la bannière de l'OTAN.

Barroso, alors président de la Commission européenne, qui demandait l'éviction de Kadhafi, avec pour conséquence la destruction du pays africain au plus haut niveau de développement et l'ouverture d'un couloir migratoire massif à destination de l'Europe?. Loin de faire notre force, l'Union, votre union, fait bien souvent notre faiblesse.